Señora presidenta, señora von der Leyen, nosotros estamos realmente preocupados por ver que, al final, no hay prácticamente diferencia entre un candidato Timmermans y una candidata von der Leyen. Hemos visto cómo ha hablado hoy, buscando siempre la satisfacción de la parte izquierda, de los liberales, de los socialistas, a los cuales ha escrito usted explicando el proyecto que tiene. Pero no lo ha explicado hacia el otro lado. Y ahí es donde está lo realmente grave que está sucediendo en este momento que usted ha practicado ya, de momento, este cinturón sanitario hacia parte de los europeos. Estamos viendo cómo se está imponiendo un rodillo que castiga a los pueblos que eligen Gobiernos que no les gustan a algunos. Y eso es muy, muy peligroso. Y vemos también cómo aquí se castiga a aquellos partidos elegidos por parte de pueblos, con una política y con una opinión que no gusta a algunos, que no gusta a esa mayoría que se ha creado aquí, en ese consenso donde Timmermans y usted son lo mismo, son prácticamente lo mismo, y solo intentan marginar a una parte. Y dice usted que siempre estará enfrente de aquellos que están en contra de la unidad. Pero yo creo que, realmente, no hay peor atentado contra la unidad de la Unión Europea y del Parlamento que estos cordones sanitarios que dinamitan todo el espíritu democrático, dinamitan las reglas y, finalmente, dinamitan toda ilusión por hacer un proyecto común.